e Señor Presidente, es un acierto que la Comisión haya lanzado su propuesta de Unión por la Innovación de manera paralela a su propuesta de política industrial, porque, ciertamente, para asegurar un crecimiento inteligente y sostenible que sea generador de empleo y competitividad la Unión Europea debe mejorar su capacidad de innovar. Desde este convencimiento, nuestro Grupo ha asumido la responsabilidad de ambas iniciativas. Como coordinadora, estoy convencida de que, con la colaboración de todos, este Parlamento contribuirá a aportar soluciones a estos nuevos retos soluciones que mantengan un equilibrio entre lo económico, lo social y lo medioambiental para avanzar hacia una Europa más verde, más inteligente y con una mayor cohesión social. Es una contribución que empieza hoy con esta resolución, señalando, antes de que el Consejo decida, los temas que deben abordarse de manera prioritaria, como cooperaciones de innovación, y enfatizando también que su éxito dependerá de nuestra capacidad para implicar en ellos tanto a las empresas innovadoras como a las universidades y a los centros de investigación.